Am votat pentru acest regulament deoarece el va permite reflectarea adecvată a noului echilibru instituțional rezultat în urma Tratatului de la Lisabona. Prin definirea clară a modalităților de exercitare a dreptului de anchetă Parlamentul își va consolida rolul de control democratic. În acest scop trebuie să se asigure delimitarea precisă a competențelor cu respectarea principiul proporționalității și utilității. Atrag atenția asupra paragrafului 5, care distinge între anchetele de natură politică și cele cu caracter judiciar.

Subliniez nevoia de a asigura echilibrul între transparența lucrărilor Parlamentului și protecția vieții private sau a intereselor vitale ale statelor membre. Totodată, sprijin prevederile privind posibilitatea de a prezenta o petiție împotriva raportului unei comisii de anchetă.